Cu toate acestea, doresc să subliniez că noile orientări se referă la o conjunctură economică cu totul diferită de cea din perioada de reglementare anterioară. În aceste condiții, consider că noile restricții impuse în zonele care fac obiectul articolului 107 alineatul litera și referitoare la ajutoarele acordate marilor întreprinderi înțelese în sens comunitar nu sunt justificate. Există multe întreprinderi cu relevanță locală care depășesc pragul propus de salariați. Nu există o contradicție între sprijinirea acestor întreprinderi și sprijinirea celor mici sau mijlocii, cum a sugerat doamna deputată a Verzilor. Cu toate acestea, sunt de acord cu propunerea colegei și a altor colegi ca o întreprindere sprijinită de stat să fie obligată să rămână în acel stat. De asemenea, în stabilirea criteriilor de delimitare a zonelor acoperite de ajutoarele de stat regionale, Comisia ar trebui să țină seama de specificul anumitor regiuni, cum ar fi, de exemplu, zonele rurale, regiunile afectate de handicapuri naturale, regiunile muntoase, regiunile îmbătrânite sau cele afectate de șomaj cronic.